señor Juncker, como puede ver aquí, mi partido, el PNV, celebró en 1932 la fiesta nacional vasca bajo el lema Euskadi-Europa. Por eso nos gustan sus propuestas, pero le faltó recordar a las mujeres que sufren desigualdad y violencia. Creemos en la Unión que describe socios convencidos y coherentes apoyando este plan todos en todo para proteger, para empoderar y defender a la gente Europa social, abierta, refugio, unida frente al terror más industria, apoyo a la economía real, capacidad financiera y política impulsar el mercado único digital de energía y de transporte, víctimas del cortoplacismo de muchos Estados valores democráticos y defensa de los derechos de todos, incluidos los de las minorías nacionales, que existen. Y cuando, como en Cataluña, en vez de reconocer esa realidad, se prefiere sofocar sin política, sin diálogo, se crea un problema europeo. El Intergrupo de Minorías de este Parlamento pide mediación europea en su Manifiesto de Estrasburgo, democracia para que nadie pueda imponer, pero también para que nadie pueda impedir una salida política a este problema.